háttvirtur þingmaður vék að ummælum mínum um hnattvæðingu eða afstöðu minni til þess fyrirbæris og virðist eitthvað hafa misskilið mín sýn er einmitt sú að hnattvæðing sé ekkert einsleitt fyrirbæri og mér hefur alltaf þótt það barnalegt og liði uppbyggilegt að reyna að stilla hlutum þannig upp að menn séu annaðhvort með henni eða móti henni í hnattvæðingu eru að sjálfsögðu fólgnar eða það sem við tölum um sem hnattvæðingu felur í sér margar breytingar jákvæðar það er ýmislegt sem

með tækni og þekkingu að vopni og mikinn auð en um leið er þessi geta mannkynsins að hluta til vandinn sjálfur það er sú mikla eyðsla sóun og álag á auðlindir jarðarinnar sem lífshættir sérstaklega vesturlanda varða ég vil þess vegna taka gagnrýna afstöðu til hnattvæðingarinnar þannig að sjá á henni bæði kost og löst og vera í liði með þeim sem berjast gegn hinum neikvæðum þáttum og vilja breyta þeim þáttum eins og félagslegum undirboðum í þróunarríkjunum að vinnuafl og auðlindir þróunarríkjanna sé ekki blóðmjólkuð í þágu græðginnar á vesturlöndum að við líðum ekki barnaþrælkun ekki mansal og vændi ekki umhverfisfórnir eyðingu auðlinda eins og regnskóganna í þágu vestrænna viðskiptahagsmuna

fyrrverandi hæstvirtur utanríkisráðherra halldór ásgrímsson hann sagði þetta einhvern tíma í útvarpsviðtali og vék orðum að þeim sem hér stendur það